În același timp, încurajarea diversității se înscrie printre obiectivele agendei culturale europene, lansată în această legislatură alături de promovarea culturii ca mijloc de creștere economică și încorporarea sa în relația cu țările terțe. Cultura trebuie să fie privită într o perspectivă ușor diferită, dacă ne gândim la faptul că acest sector produce mai multă bogăție decât industria chimică europeană, spre exemplu, antrenând milioane de angajați. Domeniul poate contribui la dezvoltarea regiunilor dezavantajate prin subvențiile pentru proiectele de cooperare culturală în toate domeniile artistice și culturale. România, de exemplu, a dovedit că poate desfășura proiecte de anvergură în parteneriat cu regiuni europene prin programul Sibiul, capitală culturală europeană 2007, care a avut un mare impact economic asupra zonei. Totodată, trebuie să încurajăm programele de mobilitate transfrontalieră a lucrătorilor din sectorul cultural și circulația transnațională a realizărilor culturale și artistice. Și spun aceste lucruri în calitate și de membru CULT și REGI, dar și fost președinte a unei regiuni europene de frontieră.